Gospod predsednik, saj se nisem mislil oglašati, ampak vseeno razprava zadnjih razpravljavcev, sem celo hotel replicirati oziroma, kakorkoli že se oglašati, sem se odločil, da še se enkrat da se še enkrat vklopim v razpravo, ker sem hotel replicirati gospodu Kordišu, ker, to, kako je on začel razpravljati o petsto milijonov, subvencij v gospodarstvu, ne, Bi ga prosil, da vseeno malo bolj spoštljivo govori o teh o tej, našem gospodarstvu, o naši obrtniki, vsej tisti, ki prispevajo v to, blagajno, kajti tistih petsto, ki jih nastane, jih ustvari gospodarstvo, ne mi, nego gospodarstvo, in tudi tistih petsto milijonov potem pač politika reče, kam bodo šli, kdo bo subvencioniral in malo bolj spoštljivo do tega, segmenta v naši državi, kajti, že strašili so pred meseci, kaj boš, kaj se bo zgodilo s kapitalom, bistvu, da se bo nekako, ne, na neki način kapital, obdavčil, ampak, bomo videli, kaj bodo številke povedale bodo povedale, in to bi ga prosil, da se, da malo vsaj malo vsaj spoštljivo obnaša do tega. Potem je govoril o tristo petdeset milijonov, ki so ostali od boxerja, da se tu zdaj prerazporedilo na druga ministrstva. Jaz v to zgodbo ne verjamem. Obramba bo se sicer, na neki način, dolgoročen, trpela, če hočemo imeti to našo Slovensko vojsko, še enkrat poudarjam, moramo imeti obuto in oblečeno, ne golo pa boso. Po njegovih besedah bomo hitro goli in bosi. Bi pa mu tako dal za vzor, njegova Venezuela, ne, če ne bi gospod Maduro imel te vojske, ga že zdavnaj več bilo ne bi bilo na oblasti, tako da, malo za "intermezzo". Bom se še oglasil okrog štiriintridesetih, amandmajih, ki smo jih vložili v soboto na Odboru za, za za, finance, dva smo celo mi predlagali. To je šlo za osemdeset milijonov prerazporeditev, nič drugo in mislim, da so bile, amandmaji zelo dobri, pa čeprav so bili samo z opozicije. Mi smo imeli v mislih eno, cesto pri Krškem in pa, kulturno dediščino, da bi se ojačalo, vzeli pa bi seveda Uradu za migrante - se pravi, za tujce imamo, za naše ljudi pa nimamo, bo treba dati. Gospodu, Lenartu bi moral vseeno replicirati, čeprav ga je gospod Logar dobro popravil, ne. Če bo cel čas je napadal, s tem svojim govorom, samo opozicijo. Jaz sem tudi del opozicije, pa se čutim tega tudi prizdet. Tako kak je povedal, Fiskalni svet, Državni svet, Evropska unija - vsi kritizirajo ta proračun, pa čeprav bo proračun sprejet, to je jasno, mi smo tudi rekli, da bomo ga podprli, kajti hočemo, da damo leto dni čas, septembra je bila vlada v, se pravi, os, sprejeta, leto dni čas, naj se pokažejo te sistemske, spremembe, ki jih toliko napovedujejo, sicer bomo videli, kaj bo čas pokazal, kajti, tako kakor smo hitro napravili čez noč, minimalna plača, obdavčitev se pravi, povišanje minimalne plače in kaj smo ugotovili? Meglo smo brcnili, po domače povedano, kajti od tega bo imela samo država in samo minister je priznal, petintrideset milijonov se bo s tega naslova več priteklo. S tem pa, da smo napravili še mnogo krivic na področju dohodninske lestvice, pa potem se teh ostalih lestvic, ki, ki so vezane na socialne transfere. Tam smo tako "zbirko" napravili, da nam bog pomagaj. To, pa še, bi rekel, še enkrat bom poudaril - gospod minister je sam povedal, ni, ne bo nikoli idealnega proračuna, zel so bile danes njegove besede. Zanimivo je tudi še stališče SAB-a, sicer so zdaj malo popravili, da se nekako, niso najbolj zadovoljni, pa tudi gospod Jurša je rekel, da niso najbolj zadovoljni, da so bili premalo pri usklajevanju pri proračunu - tako sem ga jaz vsaj razumel, ampak še najboljši pa je bil Bonteli, gospod Bandelli - skoraj nisem mogel verjeti, kaj sem slišal, jaz bi v skoraj rekel, da je v opoziciji že, ampak dobro, pustimo, malo za šalo. To to, to sem hotel malo posoliti, po domače, pa hvala lepa za besedo.